Señor presidente, señora Mogherini, las conclusiones de las Naciones Unidas sobre la situación en Venezuela hacen más urgente que nunca activar una ayuda humanitaria a la altura de la tragedia que vive el país y un proceso de transición hacia la democracia. La represión y las graves violaciones de los derechos humanos deben cesar. El diálogo en marcha tiene hoja de ruta unas elecciones democráticas, libres y en condiciones justas para todos los actores, como propone la Asamblea de Venezuela, con mecanismos de verificación internacional que eviten la usurpación de la voluntad popular en que se basa el régimen del país. Las cifras de represaliados, de asesinados, de exiliados forzosos, la desnutrición, el desabastecimiento de medicinas justifican una investigación de la Corte Penal contra los jerarcas del régimen y sanciones que deben bloquear el patrimonio ilícitamente obtenido por ellos durante esta dictadura.